Es gibt eine Vorarlberger Landesregierung, eine Bezirkshauptmannschaft, die nach bestem Wissen und Gewissen versucht haben, dieses österreichische Umweltrecht anzuwenden. Ich glaube, dass diesen Behörden auch kein Fehler vorzuwerfen ist.

Im Zuge dieses Verfahrens sind Juristen zu der Auffassung gelangt, dass hier vielleicht ein paar Fehler aufgetreten sein könnten.